Les mois et les années passent, les prévisions s'aggravent, mais nous ne réduisons toujours pas la voilure à l'échelle nécessaire et surtout à la vitesse nécessaire.

Il faut que les émissions de gaz à effet de serre chutent drastiquement à partir d'aujourd'hui, si l'on veut maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré, d'ici la fin du siècle. Il n'y a pas un mois à perdre et chaque demi degré compte.